Colegas, no vamos a cerrar el debate hasta que no esté todo el mundo sentado y en silencio. Me dirijo a los colegas que están en los pasillos y de conversación ¡no vamos a cerrar el debate hasta que se acaben las conversaciones y se pueda escuchar al Vicepresidente de la Comisión con el debido